Wir haben festzustellen, dass derzeit im Nahostkonflikt auf beiden Seiten bedauerlicherweise wieder die Falken die Oberhand gewinnen. Wir stehen im Europäischen Parlament auf der Basis der internationalen Vereinbarungen, also einer Zweistaatenlösung. Die Lösung des Nahostkonflikts liegt nicht nur im Interesse der direkt Beteiligten. Die Lösung des Nahostkonflikts ist im unmittelbaren Interesse der Europäischen Union. Und daher dürfen wir nicht nur reaktiv agieren oder uns auf deklaratorische Maßnahmen beschränken. Wir müssen zunächst all das, was dem Friedensprozess entgegensteht, benennen.

Daneben ist es für mich als Freund des Staates Israels und seiner Bürger, der dessen Existenzrecht und seinen Charakter als jüdischer Staat uneingeschränkt bejaht, immer schmerzlicher, mit anzusehen, wie eine amtierende israelische Regierung zunehmend den Eindruck erweckt, dass ihr ihre internationalen Verpflichtungen egal sind, dass außer Lippenbekenntnissen nichts Substanzielles zum Fortgang des Friedensprozess beigetragen wird. Der weitere Ausbau der Siedlungen steht dem Friedensprozess im Weg. Alle Siedlungen sind illegal, das ist unsere rechtliche und politische Überzeugung. Deswegen fordern wir einen sofortigen vollständigen und dauerhaften Stopp der Siedlungsaktivitäten.

Wir müssen Benchmarks für das setzen, was wir von beiden Seiten erwarten, auch von der israelischen Regierung, und bis zu welchem Zeitpunkt, und welche Maßnahmen wir ergreifen, wenn dies nicht geschieht. Die israelische Regierung soll sich fragen, woran es liegt, dass es nur noch ein einziger EU Mitgliedstaat war, der gegen die Anerkennung Palästinas als Beobachterstaat bei den Vereinten Nationen gestimmt hat.

Wir können und sollten strenger darauf achten, dass die Einrichtungen in den besetzen Gebieten nicht von der Zusammenarbeit profitieren. Eine Hochschule etwa in Ariel kann nicht von den Privilegien aus der Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel im Forschungsbereich profitieren.